Señor Presidente, porque soy amigo de Georgia y del pueblo georgiano, quiero hablar franca y claramente. Cuando los negocios se mezclan con la política, al final es la política de los negocios.

—en la presidencia, en el de su primer ministro, los de siete ministros, el del director general de Seguridad— la palabra ex trabajador, ex responsable de Cartu, que es el banco poseído por el señor Ivanishvili, uno siente una profunda tristeza, por entender que estamos hablando de la misma cosa la política y los negocios. En segundo lugar, no existe libertad, ni democracia, si no hay libertad de expresión y no hay libertad e independencia judicial. Yo quiero hacer mención del caso Rustavi y decir a nuestros hermanos, a nuestros amigos georgianos que se enfrentan a un test de credibilidad a través de este caso.

Y también quiero hablar de nosotros mismos.

¿Es que estamos locos? ¿Es que no sabemos lo que significa el difícil equilibrio de Georgia? ¿Es que únicamente nos preocupamos de nosotros mismos? Tengamos prudencia, tengamos realismo, porque seguramente el ponente que la hizo, si Georgia tiene problemas, no abandonará su pacífico país.